Procede, por tanto, ahora, agradecer el trabajo de todos los que lo han hecho posible, especialmente los ponentes del Parlamento Europeo, cumplirlo lealmente y hacerlo operativo para que entre en vigor lo antes posible, sin perder de vista que el Servicio Europeo de Acción Exterior no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para que la Unión Europea pueda disponer de una política exterior que sea coherente, visible y eficaz. Estoy convencido de que las garantías que ha dado la señora Ashton en su declaración, desde el punto de vista de la responsabilidad política, son satisfactorias y se complementan con las prerrogativas que asigna el Tratado a este Parlamento en el procedimiento de información, consulta y asociación. Puede usted tener la seguridad, señora Ashton, de que este Parlamento va a ser un socio leal en el desarrollo de la política exterior y de seguridad común, como ya hemos demostrado en los encuentros que hemos mantenido con los nuevos jefes de delegación de Washington y Afganistán, pero tenemos derecho a esperar, señora Ashton, que el nuevo servicio será más eficaz y mejor que el existente.